L'égalité hommes femmes est un des principes fondamentaux de l'Union européenne, et ce dans tous les pans de la société. Ce principe, nous devons le défendre en Europe, et bien au delà de nos frontières, à travers toutes les politiques de développement et de défense des droits fondamentaux. Dans ce rapport, c'est de l'existence même des femmes qu'il s'agit avec le concept de généricide. Nous parlons là du simple droit à naître dans un certain nombre de pays où les usages considèrent le fait de naître fille comme un fardeau, usages qui peuvent mener à des extrémités inconcevables, des avortements forcés et jusqu'à des infanticides. Nous avons les outils et les moyens d'encourager la mise en place de mesures incitatives, de prévention, de programmes d'information et de soutien aux femmes.